forseti gott kvöld góðir landsmenn í vestmannaeyjum mínum heimabæ eru nokkrir einstaklingar sem eru mjög andsnúnir vinstri stjórnum svo vægt sé til orða tekið einn þeirra sagði síðastliðið vor ef það kemur vinstri stjórn verður enginn lundi það stóð heima en um orsakasamhengið skal ósagt látið rökræðan er stundum svolítið snúin í rannsóknarskýrslu alþingis sem kom út í apríl síðastliðnum er að finna kafla í áttunda bindi sem fjallar um íslenska stjórnmálamenningu niðurstaða skýrsluhöfunda er að íslensk stjórnmálamenning sé vanþroskuð og að hún einkennist um of af miklu valdi ráðherra og oddvita stjórnarflokka alþingi sinni illa umræðuhlutverki sínu vegna ofuráherslu á kappræður þar sem þekking og rökræður víki fyrir hernaði og valdaklækjum þingið sé líka illa í stakk búið til þess að rækja eftirlitshlutverk sitt segir í skýrslunni meðal annars vegna ofríkis meiri hlutans og framkvæmdarvaldsins og skorti á faglegu baklandi fyrir þingið andvaraleysi hafa verið ríkjandi gagnvart því íslenska samfélagi hvernig vald í krafti auðs safnaðist á fárra hendur og ógnaði lýðræðislegum stjórnarháttum það er full ástæða til að staldra við þennan kafla í rannsóknarskýrslunni bent er á að þau muni leiða til þess að styrkja siðferðisvitund stjórnmálamanna og auka virðingu þeirra fyrir góðum stjórnsiðum í því skyni þyrftu þingmenn meðal annars að setja sér siðareglur og skýra þar með fyrir sjálfum sér og almenningi hvernig þeir skilja meginskyldur sínar og ábyrgð í rannsóknarskýrslunni segir enn fremur með leyfi forseta draga þarf úr ráðherraræði og styrkja eftirlitshlutverk alþingis efla þarf góða rökræðusiði meðal þjóðarinnar og kjörinna fulltrúa hennar í því skyni þyrfti að vinna skipulega að því í skólum landsins að búa nemendur undir þátttöku í lýðræðissamfélagi með þjálfun í málefnalegri rökræðu og skoðanaskiptum taka þarf stjórnarskrána til skipulegrar endurskoðunar í því skyni að treysta grundvallarinnviði lýðræðissamfélagsins og skýra betur meginskyldur ábyrgð og hlutverk valdhafa lykillinn að bættri stjórnmálamenningu á íslandi er endurskoðun stjórnarskrár lýðveldisins sú vinna er að fara af stað samkvæmt frumvarpi um stjórnlagaþing sem samkomulag náðist um í allsherjarnefnd fyrir stuttu raunar hefur samstarfið í þeirri nefnd gefið mér von um að okkur ætti að geta tekist að breyta stjórnmálahefðinni strax á þessu þingi í átt til batnaðar þar ríkir eindrægni og góður starfsandi það er auðvelt fyrir okkur sem erum í stjórnarmeirihlutanum að tala um þörfina á samstöðu og hófstilltri framgöngu í opinberri umræðu enda gagnast það fyrst og fremst ríkjandi stjórnvöldum meiri hlutanum ef minni hlutinn er til friðs hlutverk minni hlutans á að vera gagnrýninn og hugmyndir stjórnvalda og veita þeim aðhald þannig hefur íslensk stjórnmálamenning þróast og á þessu þurfa að verða tvær meginbreytingar að mínu viti í fyrsta lagi það er líka verkefni meiri hlutans á þingi að veita stjórnvöldum aðhald í öðru lagi stjórnarandstaðan er hluti af stjórn landsins það er skylda stjórnvalda að hlusta á hana taka mið af stefnu hennar og almennt að haga málum þannig að eins mikil sátt náist og nokkur kostur er á það kallar sem sagt líka á eftirgjöf meiri hlutans meiri hlutinn getur ekki bara farið sínu fram og krafist þess að minni hlutinn sé til friðs vegna þess að samstaðan sé nauðsyn svoleiðis bara virka hlutirnir ekki það er líka á ábyrgð stjórnarmeirihlutans að ákvarðanir séu teknar áætlanir gerðar og þær framkvæmdar samstarfið má ekki leiða til kyrrstöðu þetta er viðkvæmur línudans eftir um það bil ár tekur þessi stofnun við drögum að nýrri stjórnarskrá frá stjórnlaganefnd þjóðfundi og stjórnlagaþingi sögulegt mikilvægi þessa þings sem nú situr er mikið við erum fyrsta löggjafarsamkoman sem kemur saman eftir hrun hér hafa hörð átök einkennt þingfundi en eftir því sem tíminn líður hefur það komið skýrlega í ljós í mínum huga að hér á þingi er að finna úrvalsfólk í öllum flokkum sem er sameinað hér í því verkefni að varða leiðina út úr þeim ógöngum sem við komum okkur í sameiginlega það vekur mér von um bjarta framtíð lands og þjóðar sögulegt mikilvægi þessarar samkomu þeirra þingmanna sem nú sitja á þingi verður enn meira þegar tillögur að nýrri stjórnarskrá koma hingað inn að ári þá reynir á samstöðuna og getu okkar til þess að ræða saman sætta sjónarmið gera málamiðlanir vinna saman kæru landsmenn það er engin ástæða til að láta hugfallast við þær aðstæður sem nú eru uppi landið er gjöfult og þjóðin er vel menntuð þetta land var ekki byggt í þúsund ár í uppgjöf heldur von von um betri tíma sú von á ekki að vera blind trú á að þetta reddist einhvern veginn heldur von sem byggir á þeirri raunsæju vissu að samtakamátturinn og einbeitingin muni skila okkur árangri